Voorzitter, Joelia Timosjenko is natuurlijk niet hét probleem van Oekraïne, maar haar zaak is wel tekenend voor de politieke situatie.

Die bleken uit het rapport van de Commissie van vorige week een toenemende centralisatie van de macht, toenemende corruptie en de zeer selectieve aanpak daarvan. De steeds slechtere behandeling van gevangenen en een groeiend antihomoklimaat, een antihomoklimaat dat nu zelfs bij wet bekrachtigd dreigt te worden. Ik roep dan ook het Oekraïense parlement op die wet te verwerpen. Oekraïne moet af van de cultuur van politieke afrekeningen, want de daders van vandaag zijn de slachtoffers van morgen, en vice versa. En deze cultuur draait alleen maar om het behouden van de macht en niet om het gebruiken van de macht om het land vooruit te helpen. Voorzitter, volgende maand zal de wereld naar Oekraïne kijken vanwege het Europees kampioenschap voetbal. Maar helaas zullen de camera's niet alleen op het veld gericht zijn, maar ook op de politieke instituties in Kiev, de gevangenissen in het hele land en op de zaak Timosjenko in het bijzonder. Ik hoop van harte dat de wereld het volgende maand over spelers als Sjevtsjenko en Timotsjoek heeft, en niet over Timosjenko en Loetsjenko.

Noodzakelijke politieke veranderingen zullen niet alleen tot een geslaagd voetbalkampioenschap leiden, maar wat mij betreft ook tot een geslaagde associatieovereenkomst.